engin þversögn í því annars vegar að vilja styðja við núverandi stýrivaxtastefnu seðlabankans og þannig stuðla að því að við náum sem fyrst að komast í það umhverfi verðhjöðnunar sem nauðsynlegt er til að ná tökum á verðþróun undanfarinna missira og svo hinu að vilja búa til sjálfbæran kost í gjaldmiðilsmálum þjóðarinnar til lengri tíma litið

virðulegi forseti forsenda stýrivaxtastefnunnar forsendan sem liggur til grundvallar stýrivaxtastefnunni er að vaxtatækinu sé beitt til þess að ná tökum á þenslu við sjáum í dag að það er mikil verðbólga við sjáum í dag að það er sautján prósent viðskiptahalli og við þær aðstæður er grafið undan stýrivaxtastefnu seðlabankans og grafið undan væntingum um verðhjöðnun ef menn ætla að fara að leggja í mikla framkvæmdagleði á þessum tímapunkti það er jafn vitlaust að efna til fjárfestingafyllirís núna eins og til neyslufyllirís það er ekki tímabært að gera það í fimmtán prósent stýrivöxtum háttvirtur þingmaður það sem hins vegar ríkisstjórnin hefur gert og er hárrétt er að grípa til aðgerða til þess að tryggja eins og kostur er að bankarnir geti haft laust fé undir hinu að komið sé í veg fyrir frost á íbúðalánamarkaði og tryggt þannig að verðfall á íbúðalánamarkaði verði ekki óhæfilegt og reynt að stuðla þannig að því að hjól efnahagslífsins haldi áfram að geta gengið og við köllum ekki óþarfa kreppu yfir fólkið í landinu það er það sem við erum að gera en að efna til stórfelldrar veislu þensluveislu að hætti framsóknarmanna er óskynsamlegt við núverandi aðstæður